Nu cred nici eu că ar trebui să existe o definiție unică a locuințelor sociale o astfel de definiție ar fi greu de utilizat în contextul diferențelor mari în ceea ce privește nivelul de trai.

Îmi permit să depășesc puțin cadrul concret al întrebării. Cred că ar trebui totuși să existe un set de standarde mai clare, dar în altă privință, de exemplu, în situațiile în care este vorba despre aplicarea noilor reguli privind eligibilitatea în domeniul locuințelor în favoarea comunităților marginalizate. Este un regulament pe care acest Parlament l a adoptat în luna februarie și pe care l a menționat și colega mea, dna Țicău.